Itt többen elmondták, hogy más hangnemet kell megütni, és ez nem a gazdasági és politikai szankciók hangneme, hanem az, amiről Posselt kollegám is beszélt.

Én egy dolgot tudok mondani, egy dologra szeretném bíztatni a kollegáimat. Akkor lesz Szarajevóban béke, akkor lesz Bosznia Hercegovina független, szabad és boldog emberek országa, hogy ha mi, az Unió példát mutatunk. Az Unió területén is minden nemzeti kisebbség szabadon rendelkezhet az adójával, az anyanyelvével, amikor nem diszkriminálják őket, hanem megadják területi és kulturális autonómiájukat. A jövő kulcsa Bosznia Hercegovina esetében abban áll, hogy az Unió területén levő kisebbségeknek megadják az önrendelkezési jogaikat.